Señor Presidente, he apoyado este informe sobre el impuesto de las transacciones porque quiero transparencia y control para los mercados, y porque creo que es un camino para controlar y gravar fiscalmente la simple especulación y una forma de contribuir a resolver la crisis de las finanzas públicas, desde la perspectiva de los ingresos. Hablamos mucho de gasto, pero veo muy poco interés en algunos Estados por abordar, a escala europea, temas como este de las transacciones financieras y algo más escandaloso, como denunció ayer el Comisario Rehn el fraude fiscal. Esas resistencias estatales nos privan de miles de millones de euros al año para impulsar la economía productiva y la economía real. Recuerdo, por último, que en este tema nosotros somos coherentes. A propuesta de mi partido, el Parlamento vasco ya aprobó, en el año 2002, en vísperas de la Presidencia española, una propuesta solicitando que en su programa de trabajo se impulsase la entonces denominada tasa Tobin.